Madame la Présidente, Madame la Commissaire, je crois que nous devons agir vous le savez très bien dans trois directions.

Peut être ne faut il pas renoncer à demander un corridor humanitaire, à sécuriser les quelques rares ONG et à sécuriser les humanitaires qui peuvent être là bas.

On aura besoin de davantage de moyens matériels et financiers.

Elle devra consentir un effort supplémentaire. Je pense que vous en êtes tout à fait conscients.

Il est très important aussi de soutenir les pays qui sont à nos propres frontières. Je pense à la Grèce, qui verra peut être demain un afflux de réfugiés très important, qu'elle ne sera pas à même de traiter. Je n'ai pas envie que l'Union européenne revive le cauchemar de Lampedusa et de l'Italie, et de ce qui s'est passé pendant la guerre en Libye.

cela. Au fond, nous avons une triple solidarité à exercer, nous, Union européenne.

C'est la première des choses que nous devons faire. Ils ont trop souffert et nous leur devons l'accueil et l'asile. Ensuite, une solidarité avec les pays voisins de la Syrie qui, au fond, sont en première ligne et accueillent ces centaines de milliers de réfugiés et, enfin, une solidarité avec les États membres, qui sont en première position au sein de notre Union européenne.